Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en los últimos diez años, en Europa las empresas han tenido que adaptarse a una competitividad cada vez más dura y a una crisis económica y financiera cuyo resultado ha sido el cierre o la reestructuración de muchas de ellas. La elaboración de un marco básico que englobe toda problemática y que no suponga una traba para las empresas en el momento de modernizarse y seguir siendo competitivas es muy complicada, ya que existen muchas diferencias entre los países de la Unión Europea, no solamente en cuanto a legislación sino también en cuanto a lo que se entiende por reestructuración.

Para los nuevos Estados, supone la privatización de industrias controladas por el Estado.

No es fácil encontrar un texto equilibrado que reconozca e intente proteger a las partes afectadas, tanto a la propia empresa en cuanto a competitividad o viabilidad como a los trabajadores en temas de derechos laborales y de seguridad en el trabajo, y que pueda, además, ser de utilidad para los Estados miembros y los entes locales a falta de regulación,

Uno de ellos es la anticipación al cambio, como ha dicho el señor Comisario. Es cierto que, en muchos casos, la reestructuración no se puede prever y es la consecuencia de hechos externos a la empresa, pero hay que tener en cuenta que una previsión inicial correcta puede ayudar a la empresa a evitar y minimizar los efectos negativos que puedan provocar, especialmente en cuanto a despidos colectivos. La información y la implicación en el proceso de todos los agentes económicos locales, principalmente las PYME que se encuentran en situación de dependencia de la empresa que va a reestructurarse, son esenciales para su supervivencia.